ég stend að fyrir hönd vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sem fulltrúi í fjárlaganefnd en eins og hér hefur komið fram þegar í umræðunni þá er frumvarp til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex að koma nú til lokaafgreiðslu meirihluti fjárlaganefndar hefur ekki séð ástæðu til að endurskoða frumvarpið eða gera á því breytingar eftir aðra umræðu þó svo að gögn og skýrslur hafi borist sem gefa ríkulegt tilefni til að ákveðnir þættir bæði í tekjum og gjöldum frumvarpsins væru endurskoðaðir má þar nefna nýja spá seðlabankans um efnahagsþróun bæði á þessu ári en þó sérstaklega á því næsta og sem víkur í mörgu mjög frá áætlunum fjármálaráðuneytisins starfsemi og fjármögnun byggðastofnunar er í uppnámi og byggðaáætlun fyrir næsta ár er ekki komin fram en sú sem nú er rennur út núna um áramótin og þó svo hún væri ekki merkileg hefur það þó verið hér svo að við höfum verið með samþykkta byggðaáætlun

ríkisháskólanna allra en þó sérstaklega hjá háskólanum á akureyri sem settur er skör neðar en aðrir í fjárveitingum hvergi er tekið á fjárskorti elli og hjúkrunarheimilanna þótt ný gögn sýni nákvæmlega hver skorturinn er hver þörfin er ný skýrsla stefáns ólafssonar um stöðu öryrkja gæfi einnig fjárlaganefnd tilefni til að fara yfir þau mál hvernig skattbyrði á lægstu launin hefur vaxið og hvernig tekjustaða einmitt þessara þjóðfélagshópa hefur skerst á undanförnum árum þegar svo meirihlutinn afgreiddi fjárlagafrumvarpið til þriðju umræðu án þess að taka það inn í nefnd mótmælti ég því og sendi formanni nefndarinnar bréf þar sem ég óskaði eftir að frumvarpið kæmi inn í nefndina og fyrrgreind efnisatriði tekin fyrir þegar til kom reyndist það svo vera andstætt þingsköpum að taka ekki fjárlagafrumvarpið inn í nefnd eftir aðra umræðu og var því haldinn fundur þar sem þeirri skyldu var fullnægt en enginn efnisumræða fór fram um þá þætti sem ég hafði lagt áherslu á að nefndin tæki til umræðu og afgreiðslu áður en það væri tekið til þriðju umræðu en það varð eins og ég nefndi hér áðan frú forseti rekstrargrunnur og fjárhagsstaða öldrunarheimila staða öryrkja í ljósi nýútkominnar skýrslu stefáns ólafssonar fjárhagsstaða háskólans á akureyri í ljósi nýrra skýrslu ríkisendurskoðunar um samanburð á háskólum og fjárhagur byggðastofnunar og verkefni á hennar vegum þarna hefðum við á milli annarrar og þriðju umræðu fengið nýjar upplýsingar sem gáfu fyllilega tilefni til þess að fjárlaganefnd færi yfir þau mál og eftir atvikum endurskoðaði tillögur sínar hvað þau efnahagsmála heldur en ríkisstjórnin og fjármálaráðuneytið og meirihluti fjárlaganefndar vill viðurkenna eða láta koma fram í fjárlagafrumvarpi sem við nú hér erum að fjalla um frú forseti ég vil árétta það að ég átel þessa vinnu fjárlaganefndar að taka ekki inn skýrslur og ný efnisatriði varðandi veigamikla þætti fjárlagagerðarinnar sem berast milli annarrar og þriðju umræðu og fjalla um það efnislega ég átel þau vinnubrögð fjárlaganefndar að hafa ekki gert það í frumvarpinu með þeim

halla er ekki tekið á þeim vanda nema að litlu leyti samkvæmt endurskoðaðri tekjuáætlun fjármálaráðuneytisins er gert ráð fyrir að heildartekjur ríkissjóðs á næsta ári verði þrjú hundruð þrjátíu og fjögur komma sex milljarðar króna og gert er ráð fyrir tuttugu milljarða króna afgangi á þessu ári en ef tekið er tillit til þess að vitað er að margar stofnanir fara núna inn í næsta ár með halla þá er það í rauninni sýndartala vinstri hreyfingin grænt framboð áréttar enn kröfu að vanda sig til fjárlagagerðarinnar og hið raunverulega rekstrarumfang komi fram í fjárlögum og fái þar efnislega umræðu en ríkisstjórnin sé síðan að læða inn í rauninni í fjáraukalögum og lokafjárlögum þeim rekstrarvanda eða þeirri rekstrarþörf og fjárþörf sem fyrirsjáanleg er við gerð fjárlaga það er rétt að vera minnug þess að ekkert gjald má greiða af hendi nema að heimild sé til þess í fjárlögum og á fjáraukalögum þá hefur mjög skort á að fjárlaganefnd fengi eðlilegar upplýsingar um stöðu einstakra stofnana og viðfangsefna á vegum ríkisins og frú forseti þrátt fyrir gríðarlegar upphæðir sem veittar hafa verið til að endurnýja tölvu og bókhaldskerfi ríkisstofnana verið einkavætt og varið til þess stórum fjármunum þá hefur sú staða að veita upplýsingar bæði til alþingis til fjárlaganefndar og til stofnana síst batnað ég tel að það sé eitt brýnasta mál nú fyrir fjársýslu ríkisins og fyrir stjórnun fjármála ríkisins sé að fara í gegnum þessi mál innri mál sín og kanna hvort ekki sé bara réttara að taka þennan málaflokk aftur inn til ríkisfjárhirslunnar bókhaldið

og greiðari aðgang að upplýsingunum eins og nú er er staða bókhalds og fjársýslunnar og upplýsingagjafar innan ársins

einstaka fjárlagaliði eðlilega geldur þess í fyrra nefndaráliti með fjárlögum við aðra umræðu var farið yfir hversu efnahagslegar forsendur fjárlaganna hafa reynst veikar meðal annars var bent á að gert var ráð fyrir að gengisvísitalan yrði um hundrað tuttugu og fimm stig á árinu tvö þúsund og fimm en hún fór nú niður undir hundrað og er nú um hundrað og sex og ekki er enn vitað hvert verði meðatal ársins en líklega verður það nálægt hundrað og tíu og víkur það allmikið frá því sem áætlað var að gengisvísitalan yrði hundrað tuttugu og fimm og sér hver heilvita maður að ætla að reka fyrirtæki eða atvinnurekstur við svona miklar gengissveiflur og svona óáreiðanlegar áætlanir um gengi er mjög erfitt þá má og benda á að viðskiptahallinn sem gert var ráð fyrir í fjárlögum fyrir

nokkur breyting frá því sem áætlað var við gerð fjárlaga upp á kannski eina þrjátíu fjörutíu fimmtíu milljarða sem viðskiptahallinn er meiri á árinu tvö þúsund og fimm en fjármálaráðuneytið gerði ráð fyrir en aðstæður fjárlaganefndar til að meta á sjálfstæðan hátt forsendur útgjalda og tekjuhlið frumvarpsins hafa versnað stórum á undanförnum árum meðal annars af því sem ég greindi frá að skýrslugerð bókhald og annað því um líkt hefur síst batnað en auk þess var þjóðhagsstofnun lögð niður og hefur nú alþingi enga sjálfstæða stofnun til að leita til varðandi aðstoð og ráðgjöf við mat á efnahagsforsendum og þróun efnahagsmála þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hafa ítrekað lagt til á alþingi að stofnuð verði sérstök efnahagsskrifstofa þingsins sem gæti einmitt lagt sjálfstætt mat á stöðu og þróun efnahagsmála og fjármála ríkisins og verið þingmönnum og nefndum þingsins til ráðuneytis um mat og tillögugerð í þeim efnum ég tel þetta mjög brýnt frú forseti það var fyllilega ástæða til að fjárlaganefnd tæki fyrir breyttar horfur í efnahagsmálum meðal annars í ljósi desemberhefti peningamála nýs rits frá seðlabanka íslands um horfur í efnahagsmálum bæði fyrir þetta ár og næsta ár og hefði verið eðlilegt að fjármálaráðuneytið hefði komið á fund nefndarinnar og farið yfir og borið saman þann mismun sem augljóslega er á en meiri hluta fjárlaganefndar

seðlabankinn bendir á í nýrri skýrslu sinni þá segir þannig í skýrslunni seðlabankinn tekur sérstaklega fram að enn sé mikið ójafnvægi í þjóðarbúskapnum áætlað er að viðskiptahallinn verði fimmtán komma sex prósent af landsframleiðslu ársins tvö þúsund og fimm síðasta áætlun fjármálaráðuneytisins hljóðaði upp á rúm þrettán prósent en viðskiptahallinn verði um hundrað fimmtíu og fjórir milljarðar króna á þessu ári fyrsta áætlun fjármálaráðuneytisins við afgreiðslu fjárlaga í fyrra gerði ráð fyrir liðlega hundrað milljónir þannig að það sést hve gríðarlegur munur er að verða á seðlabankinn spáir að viðskiptahallinn verði ellefu komma níu prósent af landsframleiðslu ársins tvö þúsund og sex eða um hundrað þrjátíu og tveir milljarðar en fjármálaráðuneytið gerir ráð fyrir örlítið meiri viðskiptahalla seðlabankinn spáir að einkaneysla verði átta milljörðum króna meiri en fjármálaráðuneyti gerir ráð fyrir og svo mætti áfram telja varðandi allmörg atriði sem við byggjum okkar efnahagsstefnu á við byggjum á þessum grunnforsendum það er alveg ljóst að í því óörugga efnahagsástandi sem við búum nú við sem kallað hefur verið ógnarjafnvægi í efnahagsmálum þá eru það meðal annars hinar gríðarlegu samþjöppuðu stóriðjuframkvæmdir sem ákveðið var að ráðast í bæði fyrir austan og hér á suðvesturhorninu sem er að valda þessum áhrifum vinstri hreyfingin grænt framboð hefur ítrekað bent á erfiða stöðu útflutningsgreina ferðaþjónustunnar vegna allt of hás gengis krónunnar jafnframt blasir við sívaxandi viðskiptahalli með tilheyrandi skuldasöfnun og það getur ekki gengið til lengdar á innan við ári hefur störfum í sjávarútvegi fækkað um fimm hundruð útflutnings og samkeppnisiðnaður bregst við með því að leggja niður starfsemi eða flytja hana úr landi talsmenn atvinnulífsins vítt og breitt um land sem og þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs bentu ítrekað á þá hættu sem ruðningsáhrif stóriðjunnar mundu hafa á hagkerfið og aðrar atvinnugreinar í landinu samþjöppun í stóriðjuframkvæmdum mundi stefna efnahagslegum stöðugleika í voða þetta sama lagði seðlabankinn áherslu á í sinni skýrslu fyrir ári síðan þessar gríðarlegu samþjöppuðu framkvæmdir eru allt of stórar fyrir okkar litla hagkerfi og okkar litla vinnumarkað enda er reyndin sú að ruðningsáhrifin koma fram í erfiðleikum í sjávarútvegi og í öðrum útflutningsatvinnugreinum ferðaþjónustunni hátækniiðnaðinum og til viðbótar eykur svo ríkisstjórnin á þessa misskiptingu á þessa þenslu með því að lækka skatta á þeim sem hafa hæstar tekjur og ekki bætir það úr skák að leiða til aukins svokallaðs ógnarjafnvægis í efnahagsmálum eins og menn hafa kallað það vinstri hreyfingin grænt framboð hefur lýst algerri andstöðu við þá vaxandi misskiptingu sem núverandi ríkisstjórn hefur stuðlað að þar er minnst á einmitt að ginistuðullinn svonefndi sem notaður er til að bera saman launa eða tekjuskiptingu innan þjóðarinnar er að breytast hér á landi og því lægri sem þessi stuðla er því minni er misskipting meðan hinar norðurlandaþjóðirnar

og eftir síðustu skattkerfisbreytingu sem samþykkt var á síðasta þingi færumst við enn fjær og hraðar fjær frá öðrum norðurlandaþjóðum hvað varðar innri jöfnuð tekna þegar lög um breytingar á skattkerfinu voru samþykkt á síðastliðnu þingi benti vinstri hreyfingin grænt framboð á að breytingar á tekjuskatti og eignarskatti kæmi langbest við þá efnameiri í þjóðfélaginu ef skattleysismörk hefðu fylgt þróun neysluvísitölunnar frá árinu nítján hundruð áttatíu og átta væru skattleysismörk ekki sjötíu og fimm þúsund krónum heldur ríflega hundrað þúsund krónur og um hundrað þrjátíu þúsund krónur hefðu skattleysismörkin verið ef þau hefðu hækkað í samræmi við hækkun launavísitölunnar á árinu sem nú er að líða hækkar neysluvísitalan um ríflega fjögur prósent en persónuafslátturinn hækkar aðeins um tvö og hálft prósent fyrir árið tvö þúsund og sex þannig er ríkisstjórnin með aðgerðum sínum og meiri hluta hér á alþingi að færa skattleysismörkin stöðugt neðar þessi framkvæmd kemur þeim sem lægstar hafa tekjurnar verst en lækkunin á skattprósentunni kemur þeim best sem hafa hæstar tekjurnar og það er markmið þessarar ríkisstjórnar að ívilna og gera þeim best sem hafa hæstar tekjurnar en láta þá sem eru á lægstu tekjum stöðugt bera hlutfallslega stærri hlut af skattbyrðinni eða sameiginlegum framlögum okkar til samneyslunnar vinstri hreyfingin grænt framboð leggur áherslu á að lágmarkskrafa sé að skattleysismörk fylgi almennum verðlagsbreytingum en til þess þarf að vera grundvallarstefnubreyting á hjá þessari ríkisstjórn tekjumyndun í þjóðfélaginu hefur breyst gífurlega á síðustu árum sífellt fleiri íslendingar hafa mjög háar tekjur af eignum sínum þær bera aðeins tíu prósent skatt en skattprósentan á launatekjum er um þrjátíu og sjö prósent til þess að jafna og gera skattlagninguna réttlátari hefur vinstri hreyfingin grænt framboð lagt fram frumvarp þar sem lagt er til að tekjuskattur af fjármagnstekjum einstaklinga utan rekstrar hækki úr tíu prósent í átján eftir að hundrað tuttugu þúsund krónur fjármagnstekjum er náð við leggjum áherslu á það í okkar tillögum að það sé eðlilegt að stuðla að sparnaði og einstaklingar geta lagt fyrir nokkra upphæð án þess að það sé skattlagt lágmarkssparnaður hafi áhrif á greiðslu almannatrygginga til dæmis eða greiðslu barnabóta en viðkomandi greitt skatta meira í líkingu við það sem gert er af launum og við leggjum hér til að það sé aðeins helmingur af því sem greitt er af launum þá er það samt veruleg breyting frá því sem nú er þegar lagður er flatur fjármagnstekjuskattur tíu prósent á allar fjármagnstekjur í fylgigögnum með frumvarpinu eru dæmi sem sýna að skattlagning fjármagnstekna er almennt lægri hér að nú þegar stór hluti tekna í þjóðfélaginu skapast af eignum verði skattbyrði réttlátari með því að jafna betur skattana á milli tekna af launum og fjármagns og arðgreiðslna frú forseti þetta er fullkomið réttlætismál að þarna verði meiri jöfnuður á milli skatta af arði og fjármagnstekjum og af launum í ljósi þess að skattleysismörkin hafa ekki fylgt verðlagsþróuninni hefur skattbyrðin á þá sem hafa lægstar tekjur hækkað verulega og ráðstöfunartekjur versnað að sama skapi þessi staðreynd kemur vel fram í skýrslu félagsvísindastofnunar frá fyrsta desember tvö þúsund og fimm allt virðist leggjast á eitt með að gera samanburð við önnur ríki á norðurlöndum óhagstæðan á undanförnum árum hefur atvinnuþátttaka öryrkja minnkað úr fjörutíu og tvö prósent í þrjátíu og átta og hálft prósent á árinu tvö þúsund og þrjú var starfsendurhæfing hér á landi rúm fjögur prósent en um tuttugu prósent í danmörku og tæp fjörutíu prósent í noregi í skýrslu félagsvísindastofnunar kemur fram að hlutfall tekna öryrkja miðað við aðra þjóðfélagshópa er mun lakari á íslandi en hjá öðrum o e c d ríkjum miðað við stöðuna eins og hún var nítján hundruð níutíu og níu var hlutfallið í danmörku áttatíu og sex prósent í noregi sjötíu og níu prósent en á íslandi sextíu og fimm prósent áhrifin af breytingunum sem gerðar voru tvö þúsund og fjögur komu hlutfallinu á íslandi aðeins í sextíu og sjö prósent það ár

hreyfingin grænt framboð ætlast til þess að stjórnvöld vinni samkvæmt lögunum frá árinu nítján hundruð níutíu og tvö um málefni fatlaðra en í fyrstu grein þeirra laga segir markmið þessara laga er að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til að lifa eðlilegu lífi þrátt fyrir að íslenskt samfélag mælist nú með einna hæstu tekjur í heiminum á hvern íbúa hefur núverandi ríkisstjórn ekki séð sóma sinn í því að sinna þeim sem lægst hafa kjörin heldur aukið misréttið með því að létta skattbyrðinni af þeim sem betur eru settir en þyngja hana hlutfallslega á þeim sem lægri hafa tekjur vinstri hreyfingin grænt framboð leggur áherslu á að þessari þróun verði að snúa við með því að bæta kjör öryrkja aldraðra og þeirra launamanna sem lægst hafa kjörin þá er sérstaklega bent á smánarleg kjör þeirra sem vinna að umönnun barna sjúkra og eldri borgara enda kemur það í ljós hversu erfitt er einmitt að manna þessi störf vinstri hreyfingin grænt framboð leggur ætla að persónuafslátturinn verði hækkaður þannig að

hækkun á skatt af fjármagns og arðgreiðslum úr tíu prósent í átján prósent eftir að hundrað tuttugu þúsund króna markinu er náð mundi nokkuð jafna þann mun sem hér um ræðir þrátt fyrir þá miklu umræðu frú forseti sem hefur verið hér í haust um að bæta þurfi aðbúnað eldri borgara þá er framlag til framkvæmdasjóðs

grænt framboð kallar eftir viðeigandi aðgerðum til að tryggja eldri borgurum þessa lands eðlilegan aðbúnað og umönnun vísað er til meðfylgjandi bréfs frá fulltrúum en þar stendur með leyfi forseta hér er bréf frá samtökum fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu um rekstrarhalla öldrunarheimila dags annars desember tvö þúsund og fimm á fundi með fjárlaganefnd alþingis þann sextánda nóvember síðastliðinn var óskað eftir að stjórn samtaka fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu fengi upplýsingar frá öldrunarheimilum innan samtakanna um áætlaða rekstrarniðurstöðu ársins í ár send var fyrirspurn til þeirra og hafa tuttugu svarað áætla stjórnendur heimilanna að rekstrarniðurstaða ársins verði neikvæð um fjögur hundruð tuttugu milljónir króna fyrir afskriftir sem er um sjö komma tvö prósent af tekjum þeirra einnig var spurt um uppsafnaðan rekstrarhalla til þrjátíu og eitt tólf tvö þúsund og fjögur og er hann alls sex hundruð níutíu milljónir króna hjá þessum heimilum framlög sveitarfélaga fram til sama tíma eru um tvö hundruð þrjátíu og fimm milljónir króna í lok bréfsins segir það er ekki að ástæðulausu sem forsvarsmenn öldrunarheimila hafa áhyggjur af stöðu og framtíð heimilanna og þeim öldruðum

vegna þess að hér hefur ítrekað komið fram í umræðunni að fjárhagsstaða öldrunarheimilanna væri í skoðun í heilbrigðisráðuneytinu í skoðun það hefur jafnframt komið fram að nefnd var skipuð fyrir nokkrum árum sem var falið að skoða rekstrargrunn öldrunarheimilanna og hún komst að þeirri niðurstöðu að það vantaði að mig minnir átta til tíu prósent í rekstrargrunninn ekki þótti þetta nægilegt þannig að önnur nefnd var skipuð til þess að fara ofan í sömu hluti og raunin er sú að auðvitað kemur nákvæmlega sama niðurstaða út það er því fullkomlega óábyrgur fyrirsláttur að segja að upplýsingar liggi ekki fyrir um rekstrarþörf og fjárhagsstöðu öldrunarheimilanna þær liggja fyrir það vantar bara viljann til að taka á þeim það finnst mér vera eitt það daprasta hér við afgreiðslu fjárlaga að ekki skuli vera tekið á svo augljós rekstrarþörf elli og hjúkrunarheimilanna og reyndar líka heimahjúkrunarinnar sem líka stórlega skortir fjármagn að það skuli ekki vera tekið á því í þessu fjárlagafrumvarpi ég tala nú ekki um í öllu því tali hjá forustumönnum stjórnarflokkanna ráðherranna um þetta mikla góðæri og þær miklu tekjur sem séu í íslensku samfélagi og þá skuli ekki vera hægt að koma til móts við svo sjálfsagða þörf sem liggur fyrir varðandi rekstur elli og hjúkrunarheimilanna menn tala um að ríkissjóður hafi allt of mikla peninga því sér ekki stað þegar verið er að taka á halla rekstrarþörf og uppbyggingu elli og hjúkrunarheimila frú forseti og ég átel það hér hefur verið fjallað um menntamálin og fjallað um stöðu háskólanna hér fyrr í þessari umræðu það kom skýrsla frá ríkisendurskoðun um stöðu ríkisháskólanna hér á landi í samanburði við háskóla erlendis og það kom einmitt fram að háskóli íslands

sem gerist í samanburði við ríkisháskóla í öðrum löndum til viðbótar hefur komið fram skýrsla eða minnisblað frá ríkisendurskoðun varðandi stöðu háskólanna hér innan lands og þar kemur einmitt fram að háskólinn á akureyri býr við sérstaklega skertar fjárveitingar miðað við aðra háskóla í landinu ég hef óskað eftir því að á þessum málum væri tekið innan fjárlaganefndar áður en fjárlög verða afgreidd hér til þriðju umræðu en því hafnaði meiri hlutinn því leggjum við til hér þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs samfylkingarinnar og frjálslynda flokksins leggjum við til hér við þriðju umræðu að veitt sé auknu fé til háskólanna og koma þar að nokkru til móts við þá augljósu fjárþörf og eðlilegu fjárþörf sem þar þarf að koma til til þess að starfsemin geti svarað þeim kröfum og væntingum sem við berum jú til

fjárlagafrumvarpinu er ekki heldur tekið á hallarekstri margra framhaldsskóla reiknilíkanið sem unnið er eftir leysir ekki þann vanda vinstri hreyfingin grænt framboð mótmælir þeirri leið sem menntamálaráðherra hefur boðað í að skerða nám til stúdentsprófs og að því er virðist meginmarkmið að spara fjármagn til framhaldsskólans

á milli ríkis og sveitarfélaga um að sveitarfélögin taki stærri hluta framhaldsskólanámsins á sínar herðar ég veit ekki betur en að sveitarfélögin telji sig fullsödd að axla fjárhagslega ábyrgð á grunnskólanum og telji sig hafa fengið þar minna fjármagn hálfu stjórnvalda og hæstvirtur menntamálaráðherra að fara einhliða í þetta með þeim hætti að skerða nám til stúdentsprófs með styttingu námstíma í framhaldsskóla en ætla síðan að færa hluta af náminu niður í grunnskólann án þess að eiga nokkrar viðræður við samtök kennara eða við samtök sveitarfélaga um það mál enda er sparnaðarhugmynd ríkisins svo augljós og yfirgnæfir allt í þeirri vegferð sem hæstvirtur menntamálaráðherra er þar að leggja upp í þá vil ég og minnast á tónlistarnámið tónlistarnám bæði í grunn og framhaldsskólum fyrirkomulag þess hefur verið í vissu uppnámi og tónlistarnám til dæmis í framhaldsskólum gert var sérstakt samkomulag á milli ríkis og sveitarfélaga um að ríkið kæmi með nokkurn fjárstuðning til tónlistarnáms í framhaldsskólum sá samningur rennur út nú um áramótin og ekkert bólar á að sá samningur verði endurnýjaður né að neinar aðgerðir komi til þess að tryggja áframhaldandi nokkurt jafnræði við tónlistarnám í framhaldsskóla ég leyfi mér að spyrja hæstvirtan menntamálaráðherra hér hvernig á að taka á málefnum tónlistarnámsins til dæmis í framhaldsskólanum nú þegar sú fjárveiting sem um var samið á milli aðilanna fellur niður um áramót og ekki er gert ráð fyrir neinu fjármagni þar er það svo að tónlistarnámið eigi að verða einhver svona hornreka eigi eða kannski lýsir stefna menntamálaráðherra sér best og afstaða til menntamála í því sem er að gerast

og þá væntanlega láta það reka sig að stórum hluta á skólagjöldum þannig að það nám verði fyrst og fremst forréttindi hinna ríku er það afstaða menntamálaráðherra til listnáms að það skuli vera forréttindanám fyrir þá sem hæstar hafa tekjurnar og geta greitt hæstu skólagjöldin frú forseti

og ályktun frá félagi framhaldsskólakennara um fjárveitingar til framhaldsskólanna og fjárhagsstöðu þeirra þar segir með leyfi forseta stjórn félags framhaldsskólakennara hvetur alþingi til að veita framhaldsskólum það fjármagn sem þeir þurfa til að tryggja jafnrétti til náms kennslu við hæfi og fjölbreytt námsframboð fyrir þá sem þess óska í fjárlagafrumvarpi ársins tvö þúsund og sex eru fjárveitingar til framhaldsskóla enn á ný stórlega vanáætlaðar á sama tíma hafa stjórnvöld uppi áform um að stytta nám til stúdentsprófs þetta á sér stað um leið og æ fleiri sækja um inngöngu í framhaldsskóla ekki er hægt að skilja þessi áform öðruvísi en sem ásetning um að koma böndum á fjölda framhaldsskólanemenda til að spara í rekstri skólanna segir á ályktun dag áfram er rekið í þessari ályktun félags framhaldsskólakennara hvernig bæði grófleg og árviss vanáætlun hafi viðgengist við að áætla fjármagn til framhaldsskólanna þar segir áfram með leyfi forseta í fjárlagafrumvarpi árið tvö þúsund og þrjú var gert ráð fyrir að útgjöld til skólanna myndu aukast um þrjú prósent og um fjögur prósent á næstu árum vegna fjölmennari aldursárganga útgjaldarammi framhaldsskóla hefur hins vegar staðið í stað og aðeins hækkað um liðlega þrjú prósent frá þessum tíma í heild sinni frá þessum tíma fjárveitingum til skólanna samkvæmt gildandi fjárlögum hverju sinni hefur auk þess verið þjappað saman sem kallað er í reiknilíkani menntamálaráðuneytis sem þýðir enn frekari skerðingu á fjárheimildum í þessari ítarlegu ályktun haldið í spennitreyju skólar hafi orðið að vísa frá nemendum meira að segja skólar sem er talið að fjölgun nemenda gæti aukið hagræði og hagkvæmni í rekstri skólanna þeim hefur verið gert það að vísa nemendum frá vegna þess að fjárhagsrammi þeirra hefur verið settur svo stífur og strangur

ég vísa að öðru leyti til þessarar ítarlegu ályktunar félags framhaldsskólakennara sem barst okkur og að hefði í sjálfu sér verið eðlilegt að fjárlaganefnd hefði fjallað um áður en hún afgreiðir fjárlagafrumvarpið frá sér með svo kæruleysislegum

nefna það sem hér hefur komið hér til tals áður það eru fjárveitingar til leikhúsanna til sjálfstæðu leikhúsanna eða til leikfélags reykjavíkur sem hér hefur verið til umræðu frú forseti ég stóð sjálfur í þeirri meiningu að verið væri að afgreiða fjárveitingu til sjálfstæðu leikhúsanna þegar verið var afgreiða þetta hér við aðra umræðu síðan hefur komið í ljós að þessi fjárveiting er áætluð til leikfélags reykjavíkur nú er það svo að ég tel líka eðlilegt að alþingi horfi til leikfélags reykjavíkur og veiti þeim nauðsynlegan fjárhagslegan stuðning það sé bara mjög eðlilegt og sjálfsagt þetta er stolt okkar og skiptir menningu okkar og afl miklu máli öflugt leikhúslíf að standa að baki þeirra sem leggja þurfa á sig ómælda vinnu okkur og öðrum til ánægju menningarauka og uppörvunar sem leikhúslistin er þannig að það er alveg sjálfsagt að samþykkja að veita leikfélagi reykjavíkur fjárhagsstuðning en það hafði bara ekkert að gera með fjárstuðning til sjálfstæðu leikhúsanna og á alls ekki vera að blanda þessu tvennu saman þetta eru tveir ólíkir sjálfstæðir aðilar þó vissulega og eðlilega njóti þeir í mörgum tilvikum stuðnings hver hjá öðrum ég hygg að einmitt leikfélag reykjavíkur og með rekstri borgarleikhúsinu sé ekki hvað síst stuðningur að starfi sjálfstæðu leikhúsanna sem koma þar inn með sínar góðu og öflugu sýningar en það á ekkert skylt við það þegar alþingi er að taka ákvörðun um að veita þessum aðilum styrk stuðning til að standa við sitt öfluga starf og hvetja til enn frekari dáða hvort sem það er leikfélag reykjavíkur vel að komið að fjárstuðningi alveg eins og sjálfstæðu leikhúsin vel að komin að sjálfstæðum stuðningi þannig að mér finnst frú forseti eins og málin hafa síðan þróast að þá er erfitt að skilja hina efnislegu röksemd á bak við þessar tilfæringar í fjárveitingum til leiklistarfélaganna hér væntingum og metnaði og greindi frá því hvað þau væru að sækja stuðning til þá fannst mér það á allan hátt skiljanlegt og fannst alveg fyllileg ástæða til þess í sjálfu sér hefði það verið stutt það er mín skoðun frú forseti vinstri hreyfingin grænt framboð fagnar auknum framlögum til barnabóta í frumvarpinu en til lengri tíma litið er það eitt mesta hagsmunamál þjóðarinnar að foreldrum séu sköpuð skilyrði til samveru með börnum sínum vinstri hreyfingin grænt framboð hefur einmitt haft forustu um umræðuna um gjaldfrjálsan leikskóla og þingflokkurinn hefur í tillögu til þingsályktunar lagt til að unnið verði að því að gera leikskólann gjaldfrjálsan í áföngum slíkt jafnar aðstöðu barnafjölskyldna og gefur þeim aukið tekju og fjölskyldulegt svigrúm til að þetta verði mögulegt er lagt til að ríkið komi til móts við sveitarfélögin með sérstakri fjárveitingu til að hrinda í framkvæmd fyrsta áfanga áætlunar um gjaldfrjálsan leikskóla fyrir alla nánar er gerð grein fyrir þessu máli í meðfylgjandi þingsályktunartillögu þingmanna vinstri hreyfingarinnar græns framboðs um gjaldfrjálsan leikskóla sem hefur verið flutt hér á alþingi frú forseti ef litið er til ýmissa þátta atvinnulífsins kemst ég ekki hjá því að minnast á stöðu

ruðningsáhrifin stóriðjustefnunnar kemur hvað harðast niður á þeirri atvinnugrein ef horft er til þess að verð á ferðum prósent hvernig á þá innlend ferðaþjónusta bæði að taka á sig þessa miklu gengisbreytingu og einnig líka til að mæta auknum kostnaði innanlands sem er óhjákvæmilegur líka og að standa

ferðaþjónustunnar eins og markaðsstarfs það var aukið í að nokkru fjármagn til ferðaþjónustunnar hér á árunum tvö þúsund og eins og annað en síðan á árunum tvö þúsund og fjögur og fimm og aftur núna hefur verið dregið úr fjárframlögum til ferðaþjónustunnar fulltrúar frá þessari stöðu þegar þau voru spurð að því hvað þau teldu að nú þyrfti að gera auðvitað lögðu þau áherslu á að það þyrfti að breyta efnahagsumhverfinu þannig að gengisskráningin væri nær íslenskum viðskiptajöfnuði eða til þess að við næðum jöfnuði í viðskiptum við útlönd en þau bentu á að það sem nú væri hægt að gera væri að setja fjármagn inn í markaðsstarf ferðaþjónustunnar bæði erlendis og innanlands en það er nefnilega ekki gert

á milli ára háttvirtur þingmaður birkir jón jónsson talar um ferðamálaráð en ferðamálaráð sem hefur litla fjármuni getur nú lítið gert hugsið ykkur til dæmis ef lagður kannski hálfur milljarður eða milljarður í grunnstuðning ferðamála í þingeyjarsýslu hvað er nú verið að leggja í að rannsaka forsendur fyrir álveri í þingeyjarsýslu af hálfu ríkisins eru það ekki nokkrir tugir eða nokkur hundruð milljóna á ferð þá eru til peningar þegar á að fara rannsaka forsendur álvers eða virkjun skjálfandafljóts taka aldeyjarfoss þá eru til peningar til að segja við þingeyinga við skulum rannsaka forsendur fyrir álver og að virkja skjálfandafljót og eyðileggja aldeyjarfoss ef að þingeyingar stæðu nú frammi fyrir einmitt þessu vali að fá þá peninga sem að nú er verið að leggja í að undirbúa álver og stofnanir og stórvirkjanir á svæðinu til að byggja upp ferðaþjónustu hvort mundu þeir velja ætli að þingeyingar mundu velja ferðaþjónustuna en ríkið og ríkisstjórnin velur að þar skal setja peninga í álbræðslur það skal setja peninga í stórvirkjanir þá eru nógir peningar en þegar kemur að öðru atvinnulífi eins og ferðaþjónustu vistvænni náttúruvænni ferðaþjónustu sem einmitt byggir á því að skjálfandafljótið og aldeyjarfoss séu ósnert að jökulsárnar í skagafirði séu ósnertar þá er ekki til fjármagn nei en ef við ætlum að setja það í að rannsaka það sem stórvirkjunarkost til álbræðslu þá er til nóg fé frú forseti þessar áherslur þessarar stóriðjuríkisstjórnar ríkisstjórnarinnar sem er á móti náttúrunni eru dapurlegar því leggjum við hér til þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs í okkar breytingartillögum hér að varið sé viðbótarfjármagni heldur en nú er gert og meirihlutinn hefur lagt til að við höfum lagt til að það sé varið fjármagni þó ekki sé mikið til viðbótar fyrir upplýsingamiðstöðvar á landsbyggðinni sem er ein af grunnstoðunum fyrir eflingu ferðaþjónustu út um land og koma öllum sem starfa að ferðaþjónustu til góða við leggjum til að aukningin þessar fimmtíu milljónir mun koma að miklum notum þó að aðeins þessi upphæð verði samþykkt sömuleiðis leggjum við til að varið verði tvö hundruð fimmtíu milljónir til viðbótar í ferðaþjónustu sem er þó aðeins rétt til þess að færa það í sama horf og þær upphæðir voru fyrir þremur fjórum árum síðan frú forseti þá leggjum eru þessar áherslur sem við þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs viljum leggja áherslu á en ekki þessa ofurtrú á álbræðslur um allt land og stórvirkjanir og spillingu á náttúruauðlindum landsins eigum við ekki að stöðva þær nú og ljúka því sem í gangi er áður en við göngum þar lengra fram tökum þá

út um land ég er viss um að það er vilji landsmanna en ekki frekari álbræðslur frú forseti í nýjasta hefti peningamála frá í desember tvö þúsund og fimm segir og birtist nú fyrir tveimur dögum síðan mikið ójafnvægi einkennir núverandi ástand efnahagsmála þar sem saman fer metviðskiptahalli raungengi í sögulegum hæðum mikil hækkun íbúðaverðs vaxandi skuldsetning heimila fyrirtækja og þjóðarbúskapurinn í heild sinni og verðbólga yfir markmiðum seðlabankans frú forseti ég er að lesa upp úr nýjasta hefti peningamála þar sem þetta stendur áfram koma hér fulltrúar ríkisstjórnarinnar fjármálaráðherrann og segir að þetta hafi aldrei verið betra kannski ekki í hans ráðherratíð enda er hún svo stutt og verður vonandi ekki löng sem fjármálaráðherra en það sýnir hversu óraunsætt mat með vilja forsvarsmenn þessarar ríkisstjórnar leggja á mat á stöðu efnahagsmála seðlabankinn forustumenn hans viðurkenna þetta atvinnulífið viðurkennir það en ríkisstjórnin lemur hausnum við steininn en samkeppnisstaða útflutningsgreinanna sjávarútvegs fiskvinnsla ferðaþjónusta og hátækniiðnaðurinn og samkeppnisstaða alls frumkvöðlastarfs veikist stöðugt einmitt fyrir ruðningsáhrif stórvirkjana þessara ríkisstjórnar ruðningsáhrifin geta líka verið af hinu góða var kveðja iðnaðarráðherra til vestfirðinga í vor í fjölmiðlum þegar þar var sagt upp fjölda manns og fiskvinnslu lokað er verið að gera ísland náttúrulaust

janúar næstkomandi verða haldnir sannkallaðir stórtónleikar í laugardalshöll þar munu leiða saman hesta sína stórskotalið íslenskra og erlendra tónlistarmanna tilefnið er náttúra íslands og umgengni okkar við hana með tónleikunum viljum við skipuleggjendur og listamenn beina fókusnum að þessari náttúru og að hún sé ekki sjálfsögð uppspretta raforkuvera og álvera er ekki kominn tími til að stöðva stíflurnar segir í þessari fréttatilkynningu frá þessum samtökum og viljum við verða náttúrulaus viljum við að ríkisstjórn íslands með hæstvirtur iðnaðarráðherra í fararbroddi geri ísland náttúrulaust með tónleikum þessum gefst fólki tækifæri til að njóta tónlistar á heimsmælikvarða og því að því að sýna hug sinn í verki frú forseti það liðu varla nokkrar mínútur frá því að opnað var fyrir miðasölu á þessa tónleika að þá var uppselt það sýnir hvaða hug fólk venjulegt fólk almenningur ungt fólk ber til náttúru íslands ber til þess og krefst þess að nú verði sagt stopp við skulum ekki fórna að tilefnislausu frekari náttúruperlum vatnsföllum á altari álvera og stóriðju þessarar ríkisstjórnar eigum við ekki að segja nú stopp og reyna að ljúka því sem í gangi er áður en áfram er haldið frú forseti það er virkilega ánægjulegt að fólk geri sér æ betur grein fyrir því að stóriðjustefnan sem einmitt stýrir nú efnahagskerfi þjóðarinnar skili ekki aðeins afar litlum þjóðhagslegum ábata og krefst gríðarlegra óafturkræfra náttúrufórna heldur er hún einnig að rústa grunngerð íslensks atvinnulífs búsetu og samfélagsmunstri við höfum jú tölur um flutning fólks og stöðu atvinnulífs á vestfjörðum á norðurlandi meira að segja á austurlandi innan ákveðinna hluta sem ekki eru í næsta nágrenni við stóriðjuframkvæmdirnar þar meira að segja viljum við fá breytingu í grunngerð íslensks atvinnulífs sem álbræðslur út um allt land munu kalla fram ég segi nei stór og vaxandi hópur þjóðarinnar segir nei nú er nóg komið nú blæs ungt fólk til sóknar gegn blindri áltrú þessarar ríkisstjórnar græðgi og virðingarleysi fyrir náttúrunni og dýrustu perlum þessa lands við tökum undir með þessu unga fólki og segjum við viljum ekki náttúrulaust ísland frú forseti vinstri hreyfingin grænt framboð getur ekki samþykkt þær áherslur sem fram koma í þessu fjárlagafrumvarpi frumvarpið er í samræmi við fyrri frumvörp þessarar ríkisstjórnar þó þannig að nú er enn meiri áhersla lögð á að færa þeim einstaklingum mest sem hafa mest fyrir staðreyndirnar tala sínu máli samanber nýja skýrslu stefáns ólafssonar um stöðu öryrkja vinstri hreyfingin grænt framboð mótmælir þessum áherslum og vill að ríkisfjármálum sé beitt til að auka jöfnuð í samfélaginu mikilvægt er að létta af þeirri spennu sem hefur magnast á síðustu árum vegna stjórnvaldsaðgerða ríkisstjórnarinnar sem leitt hafa til stóraukinnar mismununar á lífskjörum fólks vinstri hreyfingin grænt framboð leggur áherslu á aðalsmerki hins samábyrga velferðarsamfélags sem er að tryggja öllum þegnum þjóðfélagsins mannsæmandi lífskjör og þjóðfélagslegan rétt vinstri hreyfingin grænt framboð vill vernda íslenska náttúru og auðlindir lands og sjávar náttúruauðlindirnar eiga að vera sameign landsmanna og þær á að nýta í þágu almannahagsmuna án þess að gengið sé á umhverfið með hliðsjón af þessu er mikilvægt að efla stofnanir á þessu sviði og gera þeim kleift að sinna þýðingarmiklu hlutverki sínu lögð er áhersla á að framlög til þjóðgarða og friðlýstra svæða og landvörslu séu aukin vakin er athygli á að hvergi er ætlað fjármagn til dæmis til náttúruverndaráætlunar sem þó hefur verið samþykkt hér á alþingi ég leyfi mér að vísa til álits annars minnihluta umhverfisnefndar sem er frá fulltrúa frá vinstri hreyfingunni grænu framboði sem er með þessu nefndaráliti vinstri hreyfingin grænt framboð leggur áherslu á að tekjur ríkisins verði í auknum mæli varið til menntunar og rannsókna og framlög til umhverfismála verði aukin og tekið verði upp grænt bókhald þar sem meta skal út frá þeim forsendum arðsemi í rekstri og framkvæmdum stjórnvöld þurfa að stuðla að fjölbreyttari atvinnustefnu en nú er stefna þeirra snýst nú nánast alfarið um að byggja hér upp erlenda stóriðju því miður hafa viðvaranir vinstri hreyfinginnnar græns framboðs um ruðningsáhrif þessarar stefnu reynst rétt því miður en frú forseti ég treysti því að sú bylgja sem nú er að vakna meðal þjóðarinnar meðal ungs fólks leiði til þess að hér verði teknar upp breyttar áherslu í umhverfis náttúru og atvinnumálum við viljum ekki náttúrulaust ísland segir þetta unga fólk sem boðar hér til stórtónleika til stuðnings íslenskri náttúru frú forseti með þessu nefndaráliti fylgja síðan allmörg álit áskorunar um stuðning við mannréttindaskrifstofu og ég hef hér rakið ýmis atriði eins og skattbyrði af heildartekjum öryrkja sem hefur aukist verulega hér er einnig líka álit frá félagi framhaldsskólakennara eins og ég nefndi áðan frú forseti gera grein fyrir nefndaráliti annars minnihluta fjárlaganefndar ég sit í fjárlaganefnd fyrir hönd vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og ég ítreka það að við krefjumst breyttrar stefnu nútímastefnu í atvinnumálum í umhverfismálum í velferðarmálum það er tími til kominn en það gerist ekki með þessari ríkisstjórn við þurfum að koma henni sem allra fyrst